Transformacja cyfrowa zasadniczo zmieniła sposób, w jaki ludzie docierają do informacji, w jaki się komunikują, studiują, pracują. Społeczeństwo informacyjne niesie ogromne możliwości, jeśli chodzi o tworzenie dobrobytu i dostępu do wiedzy. Dlatego też powinniśmy wykorzystać potencjał, jaki w tym tkwi, aby wzmocnić ekonomicznie i społecznie pozycję kobiet. Druga kwestia, którą dziś omawiamy, to równouprawnienie płci w sektorze mediów. Mimo że więcej kobiet niż mężczyzn studiuje dziennikarstwo i informacje, odsetek kobiet zatrudnionych w tym sektorze stale utrzymuje się na granicy

Przy tej okazji warto również zwrócić uwagę na problem cyberprzemocy, jakiej doświadczają kobiety i dziewczęta. Uważam, że media muszą niezwłocznie wprowadzić zasadę równej płacy za tę samą pracę.